L'attentat terroriste du 16février dernier contre un bus de touristes sud coréens est révélateur d'une dégradation de la situation et d'un climat de violences chroniques, qui ont des causes profondes et endémiques.

Les deux États concernés par cette zone, l'Égypte et Israël, négligent les populations, surtout bédouines, en ne répondant en rien à leurs besoins humains et sociaux, et ils adoptent même contre elles des mesures répressives. On sait pertinemment que, dans un lieu en déshérence, prolifèrent les réseaux mafieux et les trafics en tous genres.

Des découvertes macabres de corps de personnes provenant des pays subsahariens, mutilés et vidés de leurs organes en témoignent. Le Sinaï est une zone de transit dense, passage obligé pour de nombreux migrants du Soudan, d'Érythrée et de Libye, qui subissent quasi systématiquement exactions, tortures, rapts, meurtres et viols. L'Égypte comme Israël refusent d'examiner leurs demandes d'asile, quand ils ne les envoient pas directement à la case prison, au mépris du droit international. Tout cela, nous le savons pertinemment. J'aurais aimé que la résolution soit plus équilibrée entre les deux protagonistes.